Alors, c'est plus que jamais le moment de faire entendre notre voix.

Avec ce cas, inventé de toutes pièces, le but de M.